Diese griechische Krise ist eine europäische. Es ist eine wirtschaftliche, eine demokratische, eine politische Krise. Man könnte sogar sagen, die heutige griechische Tragödie ist eine europäische, und wir werden sie nur gemeinsam lösen oder alle gemeinsam untergehen, was ich nicht hoffe. Das heißt, wir müssen gemeinsam handeln, und wir dürfen Griechenland und vor allem die griechische Bevölkerung nicht fallen lassen. Was es jetzt braucht, ist nicht nur einfaches Wachstum, sondern es braucht einen grünen Investitionspakt.

Ein anderer Punkt sind die Schlupflöcher in den nationalen Steuersystemen. Herr Kommissar Rehn hat ganz richtig gesagt, dass zwei Regierungen meine eigene, die österreichische, und Luxemburg blockieren, dass die reformierte Zinsenrichtlinie endlich auf den Weg gebracht wird. Das heißt, diese beiden Regierungen unterstützen Steuerflucht und Steuerbetrug. Sie stellen sich auf die Seite der Steuerbetrüger und der Steuerhinterzieher.